Jsem velmi potěšena, že zpravodaj vychází také z mojí zprávy o důvěře spotřebitelů v digitálním prostředí, kterou schválil Evropský parlament v minulém mandátu.

Mimo jiné až třetina on line prodejců či distributorů odmítá zákazníky z jiných členských států. Příčinou je jednak snaha některých společností uměle vytvářet oddělené národní trhy, aby mohly uplatňovat rozdílné ceny, a současně stále přetrvávající legislativní překážky, které se dosud nepodařilo na evropské úrovni překonat. Oceňuji, že kolega ve své dnešní zprávě předkládá také návrhy pro zvýšení bezpečnosti internetu pro děti a mládež a upozorňuje na hlavní nebezpečí, ať už je to pornografie, anonymní nákup tabáku, alkoholu, hazard či komunikace s neznámými lidmi přes tzv.

Věřím, že Komise bude úspěšnější, alespoň pokud jde o ochranu dětí před nebezpečným obsahem na internetu, než zatím byla v oblasti podpory elektronického obchodu.